Señor presidente, comisaria Jourová, los atentados terroristas que han sacudido a la Unión Europea explican la iniciativa de la Comisión —cuarta Directiva de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo—. Pero desde el Parlamento Europeo exigimos que sean coherentes esas medidas con las adoptadas en otras iniciativas como la de —de la que soy ponente—, y con las conclusiones de la comisión de investigación de los papeles de Panamá. Lo que quiere decir que hay que apuntar a las tarjetas prepago, a las monedas virtuales, al registro de cuentas bancarias, y hay que asegurar que responden no solamente las instituciones financieras sino los agentes inmobiliarios, las firmas de abogados, los notarios, las consultorías, e incluso los casinos. Pero más importante que todo es el establecimiento, por fin, de unidades de inteligencia financiera de alcance europeo, interconectadas entre sí, que apunten a la titularidad real de las cuentas corrientes y los beneficiarios de las empresas. Con todo ese paquete de medidas tenemos que conseguir que la Unión Europea sea más fuerte contra el terrorismo, pero también un balance razonable entre libertad y seguridad.